O felicit, în primul rând, pe colega noastră, Zita Gurmai, pentru acest raport și pentru întregul ei efort de promovare a drepturilor femeii. Din păcate, femeile continuă să fie principalele victime ale violențelor domestice, ale discriminărilor salariale și ale inegalităților. Ele suferă mai mult decât bărbații din cauza disponibilizărilor și a reducerilor bugetare, pătrund mai greu pe piața muncii și beneficiază de mai puține posibilități de formare profesională. Și tot femeile sunt mai afectate de decalajele salariale, aceste inegalități împingându le, adesea, în pragul sărăciei. Este grav faptul că, deși multe din răspunderile în familie revin femeilor, în numeroase societăți europene acestora le este mai dificil decât bărbaților să închirieze o locuință, să obțină bunuri și să beneficieze de servicii medicale, de asigurări. Mamele singure întâmpină mai multe greutăți la accesarea de credite, iar femeile însărcinate obțin mai dificil azil decât bărbații. Ne confruntăm, așadar, cu dificultăți majore în calea afirmării sociale și a dezvoltării personale ale femeilor, iar acest decalaj de gen reprezintă un obstacol în calea relansării economice.

Solicit Comisiei să monitorizeze transpunerea directivei pentru a asigura femeilor din Uniunea Europeană protecția necesară împotriva discriminării.